Zehn Millionen Liter Palmöl fließen täglich in der Europäischen Union in die Treibstoffkanister, in den Tank. Alleine im Zeitraum 2010 bis 2014 hat die Beimischung von Palmöl im sogenannten Biotreibstoff sich versechsfacht. Durch die aufgezeigten Beispiele, von denen wir heute gehört haben, zeigt sich, dass hier der Gedanke, nachhaltig zu wirtschaften, ad absurdum geführt wird. Nur ein Beispiel Alleine in Malaysia und Indonesien sind in den letzten 25 Jahren Wälder abgeholzt worden, die dem gesamten Waldbestand der Republik Österreich entsprechen. Weitere 30 der österreichischen Flächen entsprechen jenen Flächen, die ursprünglich in Malaysia und Indonesien Moorböden waren. Wir sehen, hier wird nicht nur der Mensch geschädigt, hier wird die Natur geschädigt, hier wird die Biodiversität geschädigt.